Zapytajmy siebie, jaki jest niezbędny warunek realizacji planów przedstawionych dziś przez przewodniczącego Junckera? Tym niezbędnym warunkiem są świadomi obywatele, obywatele rozumiejący europejskość i przestrzegający podstawowych wartości takich jak równość, wolność, praworządność. Najlepszym nośnikiem tak rozumianej tożsamości europejskiej jest pokolenie Erasmusa. Dlatego Erasmus musi pozostać właściwie finansowanym, flagowym programem Unii Europejskiej. Ale nawet najlepszy projekt ma margines poprawy. Kwestia pierwsza program Erasmus musi być dostępny dla wszystkich, także dla osób ze środowisk uboższych i dla niepełnosprawnych. Kolejny raz powtarzam wysokość stypendiów musi być dostosowana do kosztów życia kraju goszczącego. Kwestia następna uznawalność okresów studiów za granicą i zdobyte tam punkty kredytowe muszą być w 100 respektowane, to nie może stanowić problemu dla studentów. Sprawa trzecia konieczna jest współpraca między agencjami narodowymi, aby z jednej strony wypracować wysokiej jakości materiały informacyjne, uprościć procedury, a z drugiej wypracować minimum kryteriów obiektywnej oceny. Rzecz ostatnia, panie komisarzu, o którą bardzo proszę uczestnicy Erasmusa, szczególnie młodsi, często wytwarzają materiały o trwałej wartości intelektualnej.

Spróbujmy umieścić je na jednym portalu, który nie tylko prezentowałby te prace, ale również egzemplifikowałby wartości europejskie i pozostawał trwałym dorobkiem Erasmusa.